Consideramos, por eso, que la Unión Europea debe posicionarse del lado de la democracia, del lado de la transparencia y del Estado de Derecho.